virðulegur forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um hlutdeild sveitarfélaga í veiðigjaldi og tekjum af orkuauðlindum og fái ásamt þeirri sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson og kristján l möller þingsályktunartillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að tryggja að við endurskoðun laga númer sjötíu og fjögur tvö þúsund og tólf um veiðigjöld á hundrað fertugasta og þriðja löggjafarþingi tvö þúsund og þrettán til tvö þúsund og fjórtán fylgi tillögur um hlut sjávarútvegssveitarfélaga í sérstöku veiðigjaldi einnig er ríkisstjórninni falið að móta tillögur um skiptingu mögulegra auðlindatekna af orkuauðlindum landsins milli sveitarfélaga og ríkisins ríkisstjórnin hafi samráð við samtök sjávarútvegssveitarfélaga og samtök orkusveitarfélaga við gerð tillagnanna virðulegi forseti hinn fimmti júlí síðast liðinn var samþykkt á alþingi að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra skyldi vinna tillögur að endurskoðun laga númer sjötíu og fjögur tvö þúsund og tólf sem lagðar yrðu fram á alþingi löggjafarþingi tvö þúsund og þrettán til tvö þúsund og fjórtán með þingsályktunartillögunni er lagt til að við endurskoðunina verði unnar tillögur um hlutdeild sjávarútvegssveitarfélaga í sérstaka veiðigjalda sem fram komi í frumvarpi um breytingar á lögum á hundrað fertugasta og þriðja löggjafarþingi auðlindastefnunefnd skilaði skýrslu sinni fyrir rétt um ári síðan um stefnumörkun í auðlindamálum þar er meðal annars fjallað um mikilvægi þess að arður af auðlindum þjóðarinnar og takmörkuðum gæðum sé sýnilegur og að ráðstöfun hans sé einnig sýnileg af nýtingu auðlinda skapist hagsæld og velferð í nútíð og framtíð sé sjálfbær og skynsamleg og stuðli jafnframt að aukinni þekkingu

að hún uppfyllir þarfir samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að uppfylla sínar þarfir í samstarfi norðurlandanna í umhverfismálum er stuðst við þrjár víddir sjálfbærrar þróunar sem háðar eru hver annarri hina efnislegu samfélagslegu og vistfræðilegu ein þessara vídda má ekki eyðileggja forsendur þróunar hinna tveggja þingsályktunartillagan sem hér er rædd byggir á hinni samfélagslegu vídd sem varðar velferð og sátt í samfélaginu til þess að skapa sem víðtækasta sátt um auðlindamál þjóðarinnar telja flutningsmenn þingsályktunartillögu þessarar að nauðsynlegt sé að nærsamfélög fái hlutdeild í þeirri auðlindarentu sem sérleyfi að auðlindinni skapar skilgreiningin sem auðlindastefnunefnd studdist við á auðlindarentu er eftirfarandi með leyfi forseta auðlindarenta myndast meðal annars í atvinnugrein sem byggir á sérleyfum til nýtingu náttúruauðlinda hún er sá umfram hagnaður sem eftir stendur þegar atvinnugreinin hefur greitt allan rekstrarkostnað og staðið undir eðlilegri ávöxtun þess fjár sem bundið er í greininni með tilliti til þeirrar áhættu sem í rekstrinum felst

og sýnilegt framlag þeirra til samfélagsins leiðir til þess að ákvarðanir um aðra ráðstöfun auðlindaarðsins eða um afslátt til sérleyfishafa þarf að rökstyðja vel og útskýra fyrir almenningi

það fyrirkomulag sem víðtæk sátt er um er líklegri til að standa til frambúðar en fyrirkomulag sem veldur viðvarandi deilum liður í sátt um veiðigjaldið er að nærsamfélagið sem byggir afkomu sína á nýtingu auðlindarinnar njóti hlutdeildar í auðlindarentunni sem sérleyfin að auðlindunum skapa í skýrslu auðlindastefnunefndar segir meðal annars um meðferð auðlindaarðs með leyfi forseta nefndin bendir á að í ljósi þess að auðlindaarður verður til vegna verðmætis auðlinda víða um land og að nærsamfélögin þurfa oft að færa fórnir og taka á sig kostnað vegna nýtingar þróunar og hagræðingar í einstökum auðlindagreinum er bæði sjálfsagt og eðlilegt að tryggja að hluti auðlindaarðsins renni til verkefna í þessum samfélögum ekki síst til eflingar innviða og fjölbreyttara atvinnulífs með þeim hætti getur auðlindaarðurinn orðið undirstaða öflugri byggða og atvinnulífs um land allt slík ráðstöfun er einnig mikilvæg til að tryggja sátt um fyrirkomulag auðlindamála auðlindastefnunefnd skilgreinir auðlindaarð sem hlutdeild ríkisins í auðlindarentunni sem skiptist á milli sérleyfishafa og eigenda auðlindarinnar

lagabreytingar ásamt tækniframförum hafa leitt til mikillar hagræðingar í sjávarútvegi með tilheyrandi fækkun starfa og röskun á búsetuforsendum í sjávarbyggðum víða um land þjóðfélagið í heild hagnast á hagkvæmum sjávarútvegi en sjávarbyggðirnar greiða fyrir hagræðinguna með fækkun starfa og fækkun íbúa í kjölfarið kvótakerfið með framsalsrétti hefur þannig í för með sér samfélagslegan kostnað sem fallið hefur á sjávarbyggðir landsins til þessa

jafnframt leiðir hagræðingin til langtíma ávinnings fyrir þjóðina í heild en stór hluti ávinningsins hefur runnið til handhafa veiðileyfanna og hin síðari ár að einhverju leyti til ríkisins í formi veiðigjalds í mörgum sveitarfélögum er sjávarútvegur grundvöllur byggðarinnar og með hlutdeild í sérstaka veiðigjaldinu er möguleiki á stuðningi við uppbyggingu innviða og atvinnuþróun og fjölgun starfa bæði í afleiddum greinum sjávarútvegs og á öðrum sviðum hlutdeild sjávarútvegssveitarfélaga í sérstaka veiðigjaldinu stuðlar að starfsöryggi og auknum stöðugleika í sjávarbyggðum og betri sátt um gjaldtökuna þannig væri stoðum skotið undir samfélög sem eiga sum hver undir högg að sækja hlutfall starfa í veiðum og vinnslu er misjafnt eftir sveitarfélögum og taka þarf tillit til þess þegar hlutdeild sveitarfélaganna í sérstaka veiðigjaldinu er ákveðið sjávarauðlindin er ein megin ástæða þess að byggð helst um allt land rekstur hafna er víða erfiður og bera sveitarfélög mörg hver mikinn kostnað af þeim rekstri sem verður til þess að önnur þjónusta við íbúana geldur fyrir þann kostnað þjónusta hafnanna við útgerðina er grundvöllur fyrir rekstrinum sem skilar auðlindarentu bæði til ríkisins og til útgerðarinnar því er sanngjarnt að sveitarfélög sem standa undir þeim rekstri fái hlutdeild í sérstaka veiðigjaldinu og vegna hafnanna mætti einnig líta til almenna veiðigjaldsins sem er hugsað sem kostnaðargreiðsla deilur hafa verið í samfélaginu um framsalsheimildir og sérstaka veiðigjaldið en fyrir sjávarbyggðirnar er mikilvægt að friður ríki um starfsumhverfi útgerðarinnar markmiðið með hlutdeild útgerðarsveitarfélaga í veiðigjaldinu er að byggja upp öflugri sveitarfélög með sanngjarnri skiptingu auðlindarentunnar á milli ríkisins sveitarfélaganna og útgerðarinnar og stuðla að sátt um skiptingu á auðlindaarðinum alls tuttugu og sex sveitarfélög mynda samtök sjávarútvegs sveitarfélaga en samtökin voru stofnuð í september í fyrra þau eru eins og segir á heimasíðu samtakanna samtök þeirra sveitarfélaga sem hafa beinna hagsmuna að gæta varðandi nýtingu sjávarauðlindarinnar veiðar og vinnslu og er tilgangur samtakanna að vinna að sameiginlegum hagsmunum aðildarfélaganna og íbúa þeirra í þeim málum sem tengjast nýtingu sjávarauðlindarinnar mikilvægt er að hæstvirtur ráðherra hafi fulltrúa þessara samtaka með í ráðum við gerð framangreindra tillagna með því að veita nærsamfélögum hlutdeild í auðlindarentunni er komið til móts við hina samfélagslegu vídd sjálfbærrar þróunar

taka þarf tillit til allra þátta sjálfbærrar þróunar við ákvörðun á skiptingu tekna sem myndast vegna náttúruauðlinda þjóðarinnar

að á ársfundi landsvirkjunar árið tvö þúsund og ellefu hafi forstjórinn kynnt þá framtíðarsýn fyrirtækisins að á árinu tvö þúsund tuttugu og fimm gætu arð og skattgreiðslur numið fjögur til átta prósent af vergri landsframleiðslu það samsvarar um sjötíu til hundrað fjörutíu og níu milljarða króna miðað við verga landsframleiðslu ársins tvö þúsund og tólf eða allt að fjórðungi tekna ríkissjóðs reikna má því með að á næstu árum verði umgjörð orkuauðlindanna þannig að auðlindarenta myndast með svipuðum hætti og þegar hefur gerst í sjávarútvegi rétt er að löggjafinn verði tilbúinn með tillögur að skiptingu auðlindatekna af vatnsafli og jarðvarma á milli orkusveitarfélaga og ríkisins slík auðlindarentu innheimta á sér stað þegar í norsku vatnsafli og er þeim tekjum skipt á milli stjórnsýslustiga til að auka sátt um nýtingu þeirra reynslu norðmanna væri skynsamlegt að nýta við framangreinda tillögugerð en þar er einnig tekið tillit til sérstöðu sveitarfélaga þar sem virkjanakostir er í vernd í nóvember tvö þúsund og ellefu voru samtök orkusveitarfélaga stofnuð mikilvægt er að hæstvirtur ráðherra hafi einnig fulltrúa þeirra með í ráðum við gerð tillagnanna síðan vona ég að eftir umræðuna hér í dag gangi málið til